Señor Presidente, señor Comisario, en el pasado Consejo Europeo se resaltó la necesidad de mejorar el sistema tributario, aumentando la eficacia recaudatoria y atajando la evasión y el fraude fiscal.

Las ideas planteadas por el Consejo, y plasmadas a través de esta Resolución, constituyen prioridades de la política económica de España y —no tengo ninguna duda— también del resto de Europa.

Además, es conveniente tener en cuenta las recomendaciones de la OCDE y el principio de tratar de eliminar o reducir al mínimo el agravio comparativo entre los que han cumplido con sus obligaciones fiscales y aquellos que no cumplen con las mismas. De esta manera, tanto la Resolución que votaremos en el Pleno como el plan español de prevención y lucha contra el fraude fiscal buscan luchar contra la economía sumergida, fomentar la transparencia y la coordinación europea, incrementar la recaudación permitiendo reducir el déficit —algo tan necesario hoy en día— y no perjudicar las oportunidades de crecimiento sino, al contrario, crear un sistema más eficaz y equitativo que anime a plasmar estas oportunidades.

Por último —y ya que hablamos de crecimiento— no quiero dejar pasar esta oportunidad para recalcar que, para conseguir el tan ansiado crecimiento, necesitamos seguir apostando por la internacionalización de nuestra economía y de nuestras empresas, tal como el Consejo ha declarado muchas veces. Pero, para ello, es necesario garantizar la seguridad jurídica de nuestras inversiones y no me quiero adelantar al debate que tendremos a continuación.